sambærilegri tillögu það er tillögu um bráðaaðgerðir vegna ástands efnahagsmála þar sem farið var yfir nauðsynlegar aðstæður á hinum ýmsu sviðum bæði vegna peningamála vegna skuldastöðu heimilanna vegna alvarlegs ástands í atvinnustarfseminni í landinu

þau atriði sem nú eftir sumarmánuðina brenna enn heitar á okkur heldur en hingað til ég vil byrja á því að segja að mestu vonbrigðin sem við höfum orðið fyrir undanfarna mánuði eru þau að frá því við lögðum fram efnahagstillögur okkar þá var gerður hér innan nokkurra vikna frá því við tefldum fram efnahagstillögum okkar var gerður hér á landi stöðugleikasáttmáli milli ríkisstjórnar og aðila vinnumarkaðarins þar sem fjallað var um ýmsar aðgerðir í þessum tillögum okkar nú þá teflum við fram sérstöku fylgiskjali minnisblaði sem fylgdi stöðugleikasáttmálanum um verklegar framkvæmdir sem samkomulag var um að ráðast þyrfti í vonbrigðin lýsa sér í því að frá þessum tíma hefur hvorki gengið né rekið í því að reka á eftir þeim nauðsynlegu aðgerðum sem þar er fjallað um það vill þannig til að í stöðugleikasáttmálanum er fjallað um ýmis atriði sem við höfum áður bent á að væri mikilvægt að grípa til en ekkert hefur orðið úr auðvitað er auðveldast að benda þar á verklegar framkvæmdir og það loforð ríkisstjórnarinnar að ryðja úr vegi hindrunum fyrir nýfjárfestingum eins og frægt er orðið frægt er orðið að ríkisstjórnin hefur svikið það loforð og gert einmitt þveröfugt komið upp nýjum hindrunum í stað þess að ryðja úr vegi því sem í vegi stór fyrir framkvæmdum en gott og vel hvert er megin inntak þessara tillagna hér þessum tillögum er teflt fram sem valkosti við leið ríkisstjórnarinnar í efnahagsaðgerðum þessu er teflt fram sem valkosti og skoðum aðeins stóru myndina stóra myndin er þessi að við þurfum að skera niður ekki satt það þarf að draga saman ríkisútgjöld ég held því fram að það

en það er hægt það sýna tölulegar staðreyndir eins og við sjáum til dæmis af því hvernig útgjöld ríkisins pr mann í þessu landi hafa verið að þróast undanfarin ár þá sjáum við að í fjárlagafrumvarpinu er verið að draga saman útgjöldin þannig að þau verða pr mann sambærileg við það sem var hér á árunum tvö þúsund og þrjú tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm þetta segir mér að við höfum svigrúm til þess að draga saman ríkisútgjöldin í þessum tillögum erum við ekki að gera stóran ágreining um umfang niðurskurðarinnar eins og ríkisstjórnin kynnir hann til sögunnar við leggjum bara áherslu á það að það þarf að tryggja hámarkshagræðingu í ríkisrekstrinum og það er ekki hægt að bíða með aðgerðir eins og ríkisstjórnin virðist vera að gera maður hefur miklar áhyggjur af því að á yfirstandandi ári sé ekki verið að standa fjárlög og grípa til nauðsynlegra aðhalds og sparnaðaraðgerða en fyrst og fremst þarf að tryggja það að við náum hámarks hagræðingu hvers vegna jú til þess að við getum haldið uppi áfram sama þjónustustiginu til þess að niðurskurðurinn bitni ekki strax og beint á þjónustunni á meðan yfirstjórnendur halda öllu sínu það er ekki þannig sem við eigum að grípa til aðhaldsaðgerða í ríkisrekstrinum en sem sagt hvað varðar umfang niðurskurðarins þá er ekki verið að gera stóran ágreining við ríkisstjórnina þá skulum við skoða tekjuhliðina ríkisstjórnin hefur talað um það að hér þurfi að fara blandaða leið það er leið skattahækkana annars vegar og niðurskurðar hins vegar það er mikið megin atriði í þessum tillögum okkar sjálfstæðismanna að við höfnum

þeirri hugsanavillu að tekjur ríkisins verði ekki auknar nema með nýjum sköttum nema með nýjum álögum á einstaklinga og fyrirtæki þeirri aðferðafræði höfnum við og við teljum reyndar að það sé stórhættulegt að það sé stórhættulegt að koma með miklar skattahækkanir á sama tíma og er verið að grípa til jafn mikilla niðurskurðaraðgerða eins og hér er verið að gera og nauðsynlegt er þetta ætti að vera

með sama vandamál og við það er halla á ríkisrekstrinum þar eru flokkarnir ekki að deila um hvaða skatta eigi að kynna til sögunnar nei flokkarnir eru að keppast um það hvor býður betur í niðurskurðaráætlunum nú síðast kom íhaldsflokkurinn í bretlandi fram og yfirbauð verkamannaflokkinn í því hversu mikinn niðurskurð hann ætlaði að bjóða það eru kosningar þar á næsta ári samt kemur flokkurinn fram sem margir spá að taki við og yfirbýður ríkisstjórnina í niðurskurðarplönum en hvorugur flokkurinn er að tala um að koma með nýja skatta

um það við vekjum athygli á þessu tekjur ríkisins má auka að nýju með tvennum hætti fyrst og fremst annars vegar með því að tryggja aðgerðir sem munu efla skattstofnana sem munu koma atvinnulífinu aftur á stað sem munu tryggja það að ný störf verða til og nokkur þúsund ný störf stórbæta afkomu ríkissjóðs stórbæta afkomu ríkissjóðs ef við skoðum atvinnuleysið í heild sinni ef okkur tækist að skapa hér tuttugu þúsund ný störf þá mundi afkoma ríkisins batna um sextíu milljarða ef allt er tekið með ekki bara í nýjum sköttum frá einstaklingunum heldur vegna þess að við mundum spara okkur alls konar félagslegar bætur atvinnuleysisbætur og verstu áhrifin mundu á endanum skila ríkinu þetta miklum afkomubata þannig að áherslan hlýtur að vera á það að skapa ný störf sem auka verðmætaframleiðslu í landinu við bendum líka á annan þátt sem getur orðið til þess að auka tekjur ríkisins og hann er einfaldlega hann liggur einfaldlega í því að ríkið taki ákvörðun um að hætta við að fresta skattlagningu á lífeyrisgreiðslur fyrr í sumar þá bentum við á að kerfisbreyting á almenna lífeyrisgreiðslukerfinu gæti skilað ríkinu á bilinu þrjátíu og fimm til fjörutíu milljörðum aðeins eftir því hvernig það væri útfært sannarlega væri þetta stór ákvörðun að taka þetta væri mikil kerfisbreyting sem gæti haft hér langtímaáhrif en hún að minnsta kosti mundi engin áhrif hafa fyrir heimilin í landinu í dag eða atvinnustarfsemina það mundi draga úr þjóðhagslegum sparnaði og við höfum bent á gallana við það við höfum alltaf sagt slíkar kerfisbreytingar verða ekki gerðar nema í góðu samkomulagi við aðila vinnumarkaðarins það er augljóst þessari tillögu

fleiri aðferðir við að hætta við að fresta skattlagningu inn í lífeyrissjóðakerfinu það er nefnilega fleira sem kemur til álita heldur en að gera þessa stóru kerfisbreytingu á skattlagningu lífeyrissjóðsgreiðslna það mætti til dæmis hugsa sér það að gera tímabundna breytingu á kerfinu það mætti hugsa sér það og annað dæmi sem við vekjum sérstaka athygli á hér í tillögum okkar er séreignarsparnaðarkerfið inni í séreignarsparnaðarkerfinu á ríkið frestaðar skatttekjur upp á í kringum hið opinbera á inni í séreignarsparnaðarkerfinu frestaðar skatttekjur upp á kringum hundrað milljarða eitt hundrað milljarða ef við gerðum þá kerfisbreytingu núna að segja gott og vel við þurfum á þessum fjármunum að halda hér til þess að flýta fyrir efnahagsbatanum þá mundi ríkið taka til sín í einu lagi sjötíu og fimm milljarða í nýjar skatttekjur og sveitarfélögin í landinu í fengju kringum tuttugu og fimm milljarða þetta eru engar smátölur í millitíðinni mundum við nota tímann til sé að koma atvinnustarfseminni í gang lækka hér vexti skera niður í ríkisútgjöldum og koma fjárlögunum í balance hvar stæðum við þá eftir tvö þrjú ár ja við værum alla vega laus við þessa nýju skatta við værum laus við óþarfa skatta sem ríkisstjórnin er að kynna til sögunnar við værum laus undan því að lifa í kreppunni árinu tveimur þremur lengur þessar tillögur þær ganga einfaldlega út á það að við förum hraðar í gegnum efnahagslægðina það er kjarni málsins það eru í þessum tillögum okkar ábendingar um að það sé nauðsynlegt að endurskoða áætlunina með alþjóðagjaldeyrissjóðnum mér sýnist að það sé að takast um það nokkuð víðtæk sátt eða sameiginlegur skilningur á þörfinni á að endurskoða þessa áætlun að okkar mati þá felur hún í sér áform um að taka meiri lán heldur en nauðsynlegt er við eigum ekki að taka meiri lán heldur en nauðsynlegt er við eigum alls ekki að taka meiri lán heldur en þörf krefur vaxtakostnaður vegna þeirrar lántöku sem fyrirhuguð er hleypur á tugum milljarða við bendum á leiðir í okkar tillögum til þess að forða íslenskum skattgreiðendum frá tugmilljarða nýjum vaxtaálögum að óþörfu það er mikilvægt það er talað um að byggja upp risastóran sjóð í samstarfi við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og aðrar þjóðir sem vilja fjármagna okkur í gegnum efnahagslægðina við þurfum að horfa til þess í hvaða tilgangi er verið að reisa þennan sjóð það er annars vegar ekki sátt til þess að það er öllu heldur í fyrsta lagi ekki sátt til þess að auka trúverðugleika á íslensku efnahagslífi gott og vel nú í annan stað er sjóðurinn nauðsynlegur til þess að sýna að við getum fjármagnað þær afborganir sem lenda á ríkinu eða þeim fyrirtækjum sem hafa ríkisábyrgð á næstu árum og við vitum að á árinu tvö þúsund og ellefu verða þungar afborganir við þurfum að fjármagna þetta þetta er satt en í þriðja lagi er talað um að byggja upp þennan sjóð til þess að standa að baki krónunni til þess að við getum lyft gjaldeyrishömlunum það er þarna sem við teljum að menn hafi farið of langt gengið of langt í áformum um að taka ný lán við vekjum athygli á þeim möguleika að í stað þess að þessi sjóður sé byggður upp sem augljóslega er aldrei hægt að nota til þess að verja krónuna þá fari menn þá leið að bjóða þessum hræddu krónum að þeim verði skipt yfir í ríkisskuldabréf til langs tíma að við búum til prógramm með ríkisskuldabréfaútgáfu bréf sem verði hægt að fara með á markaðinn og þannig verði létt af þrýstingi af krónunni þetta mun draga úr þörfinni fyrir nýjar lántökur við tölum líka um það að í stað þess að við séum að draga lán þá sé mikilvægt fyrir okkur að hafa opnað lánalínur við þurfum alltaf að velja ódýrasta kostinn ódýrasti kosturinn er það sem við höfum verið að horfa á þegar allt er saman tekið

verið að gerast undanfarin ár nú erum við til dæmis komin með jákvæðan vöruskiptajöfnuð skiptir miklu máli upp á trúverðugleikann og traustið á íslensku efnahagslífi

spila þeir verði nýttir ríkisstjórnin er að gera þveröfugt hún þvælist fyrir þeim verkefnum sem eru uppi á borðum og geta skapað þúsundir nýrra starfa við þurfum að sýna það að við séum með trúverðugt plan í ríkisfjármálum við vitum hvernig við ætlum að loka fjárlagagatinu við ætlum ekki að eyða um efni fram lengur heldur en nauðsyn krefur enginn ætlast til þess af okkur að við leysum allan fjárlagavandann á einu ári þegar allt kemur til alls þá mun traustið á íslensku hagkerfi byggjast á trúverðugu plani ekki á því hversu stór lán við höfum tekið við skulum taka fókusinn frá þörfinni fyrir átta hundruð milljarða lán til þess að við getum fleytt krónunni og fara að setja augun á aðgerðir sem efla trúverðugleika íslensks efnahagslífs sem augljóslega munu til lengri tíma litið skipta máli lokum fjárlagagatinu með því að koma verðmætasköpuninni í gang förum að skapa hér störf hættum að eyða um efni fram og veljum ódýrustu leiðina út úr kreppunni tryggjum aðgerðir sem lágmarka þann tíma sem við þurfum að taka á okkur í efnahagslægð við getum byggt upp mjög hratt